Par conséquent, nous parlons d'économies, nous parlons d'emplois et nous parlons de croissance.

dans toute l'Europe. Ce programme, auquel je travaille avec mes collaborateurs, comporte, en dehors de la révision des directives, une directive sur les concessions qui présentent des spécificités, nous le savons bien qui justifie un texte séparé, tout en veillant à conserver la cohérence avec la réforme globale. Ce paquet inclut également un volet extérieur de notre politique, pour lequel je vais proposer, en accord avec mon collègue, M. Karel De Gucht, un instrument visant à assurer la réciprocité dans l'accès aux marchés publics à l'échelle mondiale.

C'est l'objectif numéro un. Pour cela, nous travaillons à la généralisation de la procédure négociée avec la publication préalable. Celle ci constitue un bon moyen pour permettre aux pouvoirs publics d'acheter des biens et des services réellement adaptés à leurs besoins spécifiques. Cette procédure pourrait être accompagnée des garde fous nécessaires au respect des principes de non discrimination et d'égalité de traitement.

Voilà pourquoi nous pourrions remplacer cette documentation par des déclarations solennelles des entrepreneurs. Seul le soumissionnaire qui gagne l'appel d'offres se verrait exiger des certificats en bonne et due

C'est un autre vecteur essentiel de simplification. Nous pourrions rendre le recours à l'électronique obligatoire dans certains cas, afin de faire de l'électronique au lieu du papier la méthode standard ou par défaut, à l'instar du courriel pour les communications écrites personnelles. Toutes ces mesures contribueront à une réduction de la charge administrative,

Dans ce but, nous sommes favorables à l'interdiction des exigences disproportionnées imposées aux opérateurs économiques en termes de capacité financière. Je veux donc établir un niveau de chiffre d'affaires maximal qui pourra être exigé d'une entreprise en tant que preuve de sa capacité à exécuter un marché. Nous réfléchissons aussi à une éventuelle obligation d'allotissement, à savoir de découpage des marchés publics en lots pour faciliter l'accès, à travers des lots plus petits, aux petites et moyennes entreprises. Mesdames et Messieurs les députés, après la simplification, nous allons chercher, dans ce paquet, à améliorer le cadre juridique actuel, afin de faciliter la poursuite d'objectifs sociétaux, qui sont d'ailleurs inscrits dans la stratégie Europe 2020 l'environnement, l'inclusion sociale et l'innovation. Nous devons veiller naturellement à ne pas accroître la charge administrative pour les pouvoirs adjudicateurs. J'ai pris bonne note des fortes oppositions, notamment dans le cadre de la consultation publique, à certaines idées, notamment celle d'imposer des obligations what to buy qui pourraient aller à l'encontre de cet objectif de simplification. Nous réfléchissons dans ce paquet à certaines mesures concrètes pour faciliter la prise en compte, grâce aux marchés publics, d'objectifs transversaux qui correspondent aux nouvelles exigences de notre société. Voilà pourquoi nous travaillons au renforcement de l'évaluation du life cycle cost, qui encourage les autorités publiques à apprécier le cycle de vie complet des produits dans le cadre de leurs achats. Nous réfléchissons à la clarification de la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs de prendre en compte le procédé de production. Ceci devrait permettre aux États membres et aux autorités contractantes de tenir compte, notamment, des conditions de travail du personnel, du respect du salaire minimum, des conventions collectives et des conventions de l'Organisation internationale du travail. En outre, pour ce qui concerne plus particulièrement l'innovation c'est

général. Dans ce domaine, je voudrais assouplir davantage les règles, en donnant plus de liberté encore aux États membres dans l'organisation de leurs procédures d'appels d'offres pour les services sociaux d'intérêt économique général, dans le respect, naturellement, des principes de transparence et de non discrimination. Enfin, nous voulons par la même occasion assurer que les autorités adjudicatrices puissent, dans le cas des SSIEG, baser leur choix sur des critères de qualité et prendre en compte toutes les spécificités de ces services. Enfin, Madame Rühle, Mesdames et Messieurs les députés, nous voulons assurer, avec vous, une meilleure gouvernance, au travers de la professionnalisation de l'achat public, notamment pour assurer une meilleure intégrité des procédures, une meilleure prévention des conflits d'intérêts et la mise en place de meilleurs instruments d'agrégation de la demande pour les petits pouvoirs adjudicateurs. Comme nous l'avons dit dans l'acte pour le marché unique, la Commission adoptera je vous le confirme une proposition législative sur la réforme des marchés publics avant la fin de cette année. Ce sera une proposition